Señora Presidenta, señor Comisario, a lo largo de este debate creo que han quedado suficientemente claros algunos aspectos. El primero de ellos es que no podemos resolver los problemas de este mundo dramático solo con acción humanitaria tenemos que prevenir conflictos y tenemos que promover y garantizar crecimiento económico y protección social. Y solo si cambiamos esto en el mundo, evitaremos las crisis humanitarias. En segundo lugar, necesitamos un plan de acción global con nuevos donantes y con más medios. En tercer lugar, necesitamos que la Unión Europea, en nuestro territorio, aplique los principios humanitarios que predicará en Estambul. Solo liderando con el ejemplo ―como ha señalado el comisario Stylianides―, seremos creíbles en la próxima Cumbre Humanitaria. Por último, quiero dar las gracias a las organizaciones no gubernamentales ―más de treinta― que han participado en la elaboración de este informe, a los ponentes alternativos, a los coordinadores, al comisario Stylianides ―por supuesto― y también a la vicepresidenta Georgieva, y al personal que ha trabajado conjuntamente con ellos. Yo he intentado obtener un informe equilibrado, tratando de mediar entre la posición de los distintos grupos. Todavía ahora, a pocas horas de la votación del informe, pediría a aquellos grupos que han decidido no apoyarlo que revisaran sus posiciones, porque la Cumbre es mucho más importante que mi informe. Sin embargo, la posición del Parlamento es muy importante para los centenares de millones de personas que esperan que en Estambul asumamos compromisos y respondamos a las necesidades de proteger vidas y acabar con situaciones humillantes para tanta gente en tantas partes del mundo.